We weten allemaal dat Amerika een wereldspeler is.

Wij waren daar, ik was op dat symposium. Wat je daar voelde was fenomenaal. Dát zou ik hier in het Europees Parlement willen voelen. Daarom, meneer de commissaris, mijn vragen wat gaan we doen om de effecten tegen te gaan?